Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie haben in diesem Hause mehrfach vorhergesagt, dass der Brexit für Großbritannien katastrophale Auswirkungen haben würde. Nun, zuallererst ist festzustellen, dass dieser Brexit überhaupt erst stattfinden wird aufgrund des Verhaltens der Europäischen Union und aufgrund des Versuchs, diese Union immer weiter zu vertiefen.

Dieses neunzehnseitige Papier beschäftigt sich zur Hälfte damit, wie man verhindern kann, dass Großbritannien dieselben Vorteile haben kann wie andere Staaten innerhalb der Europäischen Union.

Darum geht es Ihnen in dieser Debatte, und es ist unehrlich, diese Debatte auf dieser Grundlage zu führen.

Wir sollten dafür sorgen, dass wir weiter gemeinsam Handel treiben können.